Et donc, encore une fois, les intérêts économiques, où qu'ils soient, priment sur la protection de la nature, de l'environnement, voire sur des vies entières en République démocratique du Congo.

La deuxième, comment garantir que les entreprises multinationales européennes actives dans des régions fragiles respectent les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme?